Señora Presidenta, yo quiero, en primer lugar, felicitar a los ponentes. Creo que se ha hecho un gran trabajo, sobre todo en la anticipación, para cuando tengamos esa revisión del marco financiero plurianual. Creo que es un marco financiero plurianual que ya se sabía de antemano que iba a ser insuficiente, aunque tengamos nuevos desafíos. Tenemos nuevos desafíos, pero era de antemano insuficiente, y yo quiero hacer ver —viene recogido en el informe— la importancia que tiene mantener el dinero de la PAC, que se mantenga por las necesidades actuales.

Se ha salvado la rúbrica 2 en ese informe, pero me preocupan también otros aspectos de esa rúbrica en los que no se aborda definitivamente la necesidad de más ingresos, más inversión y más coherencia en las políticas europeas.